În calitate de membru al Delegației UE India, subliniez că drepturile omului, democrația și securitatea sunt elemente esențiale ale relației dintre UE și India. Reamintesc promisiunea Uniunii Europene și a Indiei de a face progrese majore în vederea încheierii rapide a unui acord de liber schimb, cuprinzător și echilibrat. Susțin includerea în acest acord a unor clauze obligatorii din punct de vedere juridic, referitoare la drepturile omului, care să cuprindă un mecanism de consultare elaborat după modelul articolului 96 al Acordului Cotonou. India s a angajat să respecte cele mai înalte standarde de promovare și de protecție a drepturilor omului și ne exprimăm îngrijorarea cu privire la faptul că guvernul indian ar putea recurge din nou la executarea pedepsei cu moartea după un moratoriu de șapte ani.